Pane předsedající, na tomto našem posledním zasedání jsme mohli a měli udělat definitivní tečku za debatami o stejném množství kakaa v čokoládě abych si propůjčila příměr předsedy Evropské komise.

Pro mne jako poslankyni zvolenou za Českou republiku je výsledek zklamáním.

Mohly to být tlaky některých států, mohl to být tlak těch, kteří plní regály méně kvalitním zbožím.

Je to spotřebitel, zákazník z východní Evropy. Na stole dnes máme materiál, který rozmělnil tvrdý a nesmlouvavý postup vůči těm, kdo nás na východě Evropy zásobují, teď se omlouvám za ten výraz, šunty. Je dobře, že po mnohaletých debatách máme na stole novou, konkrétní legislativu, která se o to snaží. Seznam možných výjimek pro výrobce z ní ale dělá legislativu měkkou, symbolickou, spíše než právo, které by nás před nekalými praktikami obchodníků skutečně dokázalo chránit. Dáváme výrobcům do rukou možnosti, jak si opět obhájit různé složení a tedy různou kvalitu výrobků. A to například i včetně výmluv na různé chuťové preference zákazníků. Proto žádám kolegy, aby zítra podpořili naše pozměňovací návrhy a ukončili tím praxi, kdy máme v Evropě dva druhy spotřebitelů.